Vždy jsme museli konstatovat, že ochrana lidských práv v Pákistánu je ve velmi špatném stavu a jejich obránci čelí pronásledování, nespravedlivým soudům nebo jsou dokonce zabíjeni či mizí. Tolikrát kritizované obnovení trestu smrti trvá, stejně jako zákon o rouhání, jehož obětí je již také 7 let uvězněná Asia Bibi, která je odsouzena k trestu smrti.

V listopadu se konalo vyhodnocení tohoto plánu a zdá se, že se v něm bude pokračovat přesto, že jsou lidská práva v Pákistánu stále pošlapávána a dokonce jsou zde i snahy o zrušení nevládních organizací. Žádám proto znovu, dokud nebude Asia Bibi propuštěna, dokud nebude na znovu zavedený trest smrti uvaleno moratorium, neuzavírejme tento akční plán s Pákistánem znovu.